Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Thema EU Jugendstrategie Was haben wir dazu für tolle Sonntagsreden gehört. Leider sieht die Realität anders aus. Folgendes hatte Europa versprochen Die Jugendgarantie stellt sicher, dass allen jungen Menschen ohne Arbeit binnen vier Monaten eine Arbeitsstelle oder ein Praktikumsplatz beschafft wird. Dafür investieren wir insgesamt 6,5 Mrd.

Das sagt der Europäische Rechnungshof dazu, ich zitiere Mitte 2016 waren in der EU vier Millionen junger Menschen arbeitslos. Die politischen Entscheidungsträger sollten dafür sorgen, dass keine Erwartungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können. Als siebenfacher Vater erinnere ich immer gern an das achte Gebot Du sollst nicht lügen. Mein Wunsch Seien wir ehrlich zu den Leuten, dann steigt auch die Glaubwürdigkeit unserer Politik! Europa kann vieles, aber nicht alles lösen.